Chci říct, že růst nebezpečných ideologií je skutečně znepokojující v Evropě, a zároveň odsoudit jakýkoliv extremismus. Ten je nebezpečný, ať je skutečně pravicový či levicový. V naší evropské právní kultuře máme závaznou Chartu lidských práv, která zaručuje svobodu náboženského vyznání, a podívejme se skutečně, jak je tato svoboda zajištěna, že některé židovské skupiny se bojí přihlásit, například zde ve Francii, ke své víře.

Máme zde popírače holocaustu, kteří si vesele přednáší po celé Evropě.